Dzisiaj rozpoczęła działalność Rada Najwyższa. Dziwię się, że do tej pory nikt nie pogratulował Radzie Najwyższej tego, że rozpoczęła prace. Nasi partnerzy na Ukrainie rozpoczęli swoją pracę. Spośród wybranych 445 parlamentarzystów nikt nie złożył mandatu, czyli uznali te wybory oni uznali te wybory.

Może trzeba wziąć pod uwagę, że realizują taką demokrację, na jaką ich stać. My im chcemy pomagać.

Zapytajmy tych ludzi, co oni myślą o traktacie stowarzyszeniowym. Zapytajmy ich, czy oni chcą stowarzyszenia, zapytajmy tę nową Radę Najwyższą, a później dopiero doktrynalnie z tej mądrości naszej, z tego tronu brukselskiego i strasburskiego mówmy o kolejnych warunkach jeśli zrobicie to, jeśli zrobicie tamto. Jestem za tym, żeby wymagać jestem przeciwko temu, aby tworzyć kolejne warunki i kolejną próbę takiej źle rozumianej presji. Wiem, że jest oczekiwanie, aby padło nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego.